Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich die Kolleginnen und Kollegen des Hauses darüber informieren, dass Dolmetscher aus Malta und Irland aufgrund der Reisebeschränkungen nur eingeschränkt verfügbar sind und daher von

Wir hoffen, dass die Reisebeschränkungen bald wieder reduziert werden und aufgehoben werden können.